forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um hagsmuni íslands í loftslagsmálum það eru tuttugu og fjögur háttvirtir þingmenn sem flytja þessa tillögu það eru allir þingmenn framsóknarflokksins nema einn svo og allir þingmenn sjálfstæðisflokksins þetta mál er ekki flutt hér í fyrsta sinn þetta er flutt núna í þriðja skipti við fluttum það líka á hundrað þrítugasta og sjötta þingi og hundrað þrítugasta og sjöunda þingi sem var nú sumarþingið og það hefur fengið nokkra vinnslu hér í þinginu sem sagt á fyrri tíð síðan það var flutt hér í fyrsta sinn en innihald þingsályktunartillögunnar er um það að alþingi ályktar að fela ríkistjórninni að gæta ýtrustu hagsmuna íslands í samningaviðræðum sem nú fara fram á vegum rammasamnings sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar en það er einmitt stefnt að því að ljúka

aðildarríkjaþingi samningsins í kaupmannahöfn núna í desember á þessu ári svokallað box fimmtán það kemur fram í tillögugreininni að það eigi sérstaklega tryggja að

cp sjö og rammasamningnum þar um áhrif einstakra verkefna á útstreymi á skuldbindingartímabili kyoto bókunarinnar haldi gildi sínu við samningsgerðina það er þetta svokallaða íslenska ákvæði svigrúm íslands til frekari nýtingar sjálfbærra orkuauðlinda á grundvelli íslenska ákvæðisins verði viðurkennt virðulegur forseti þetta er svona innihaldið ályktunarinnar síðan er greinargerð sem færir rök fyrir þessu máli ef við lítum aðeins til baka þá er alveg ljóst að á sínum tíma þegar samið var í kyoto þá fékk ísland tíu prósent og það þýðir að á fyrsta skuldbindingartímabili kyoto bókunarinnar sem er tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf er sem sagt yfirstandandi þá máttu íslendingar losa tíu prósentum meira af gróðurhúsalofttegundum heldur en þeir losuðu árið nítján hundruð níutíu sem er svona grunnár og þetta er grunnár sem gildir fyrir ríkin sem voru aðilar að kyoto bókuninni sem eru iðnríkin það er iðnríkin tóku á sig tölusett tímasett markmið þróunarríkin gerðu það ekki

það var talið vera eðlilegt og eiginlega óréttlátt að láta þróunarríkin það var eðlilegt að iðnríkin tækju á sig skuldbindingar en

nýtt kol og olíu til þess og náð hagvexti með því það var ekki hægt að banna núna þróunarríkjum að gera slíkt hið sama til þess að ná hagvexti hjá þeim þar eru stór ríki undir eins og kína og indland og fleiri ríki sem eru geysilega fjölmenn og fátæk þau vilja auðvitað efla sinn hagvöxt efla velferðina hjá mínu þegnum og vilja þá auðvitað geta

þessu hafa menn haft nokkrar áhyggjur og núna er svona vaxandi vilji til þess að þróunarríkin taki á sig líka

hvort núna bráðlega í tengslum við kaupmannahafnarfundinn eða þá í framhaldinu það verður auðvitað ekki hægt að finna neina lausn til framtíðar nema þessir stóru þróunarríki komi inn líka sem eru að nota mjög mikið af kolum og olíu það er eitt iðnríki sem hefur skorið sig svolítið úr það eru bandaríkjamenn þeir hafa ekki viljað vera mikið með í þessum málum því miður en þeir eru með þann vafasama heiður að menga geysilega mikið en það verður kannski að segja þeim til varnar að þeir hafa ekki mjög mikið af endurnýjanlegum orkugjöfum eins og við höfum við íslendingar á sínum tíma þegar við fengum þessi tíu prósent í kyoto þá var það nú ekki mjög vísindalega reiknað út því hefur nú svolítið verið lýst fyrir mér sem svo að samninganefndin íslenska hún beið bara við lyftudyr svo opnuðust þær og út kom maður með miða og þar stóð tíu prósent á miðanum þannig svona komust skilaboðin einhvern veginn til skila skilst mér sumir töldu að þetta hefði nú verið frábær niðurstaða að fá að menga tíu prósentum meira heldur en árið nítján hundruð níutíu af því flest ríki voru nú að taka á sig mínustölur það er samdrátt miðað við nítján hundruð níutíu grunnárið viðmiðunarárið á þessu fyrsta skuldbindingartímabili það var nú ekki þannig það að ísland fékk tíu prósent var ekki neitt neitt vegna þess og þetta er algjör sérstaða sem ísland hefur vegna þess að fyrir nítján hundruð níutíu þá var búið að við getum orðað það svo hreinsa upp hér á íslandi það var búið að hitaveituvæða landið meira eða minna við vorum hætt að nota kol og olíur til að hita upp hús þannig að við vorum að átta hlutfallslega mjög lítið jarðefnaeldsneyti við vorum búin að taka til í því sem hægt var að taka til má segja auðvitað erum við hér með fiskiskipaflota sem nýtir olíu en það er ekki um aðra orkugjafa að dreifa það eru engir aðrir orkugjafar sem eru hentugir þar og einnig með bílaflota okkar við erum auðvitað að nota bensín á bílana og olíu það eru svona ekki aðrir mjög samkeppnishæfir orkugjafar á því sviði þannig að þessi tíu prósent sem við fengum í kyoto það var nú bara svona rétt til þess að fara í bara fjölgun bílaflotans og svona þetta sem var fyrirsjáanlegt að yrði hérna á landi þess vegna skyldu nú flestir umhverfisráðherrar og ekki bara flestir heldur að lokum allir heimsins þar að ísland yrðu að fá einhverja sérmeðhöndlun til þess að halda réttinum og svigrúminu til að geta nýtt sínar endurnýjanlegu orkuauðlindir það er jarðvarma og vatnsafl í meðal annars stóriðju þess vegna kom íslenska ákvæðið til sem felur í sér eitthvað ef ég man rétt eins komma sex milljón tonna af koltvíoxíð það var svona ákveðið box íslenskt box eins og maður hefur stundum viljað útskýra það og þetta box það rúmar sem sagt þá stóriðju sem síðan hefur verið byggð síðustu árum en núna er spurning hvað skeður næst þá lítum við til kaupmannahafnarfundarins sem verður núna bráðlega og ég vil nú sérstaklega koma því á framfæri hér og nýta tækifærið virðulegur forseti að mér þykir nú hálf leitt að þingið skuli ekki sjá sér fært að senda einn þingmann frá hverjum stjórnmálaflokki á þessa ráðstefnu kem því nú bara að í beinu framhjáhlaupi mér skilst að eigi að fara einn frá stjórn og einn frá stjórnarandstöðu síðan eigi að fara nokkrir embættismenn auðvitað samninganefndin og einhverjir aðilar frá hagsmunasamtökum

ekki geta sent einn frá hverjum stjórnmálaflokki á svona mikilvægan fund sem er nú bara haldinn hérna við bæjardyrnar bara í kaupmannahöfn það hafa staðið nokkrar deilur um íslenska ákvæðið því miður hæstvirts utanríkisráðherra össur skarphéðinn sagði að þetta íslenska ákvæði það er nú bara hlegið út af borðinu og mundi aldrei nást en það náðist nú fyrir mjög mikið harðfylgi

og var eiginlega stórsigur að ná því í gegn að geta útskýrt hlutina þannig að aðrir skyldu og viðurkenndu þessa sérstöðu íslands núna er samninganefnd að huga að því hvernig eigi að halda á þessum málum í kaupmannahöfn hæstvirtur umhverfisráðherra svandís svavarsdóttir tjáði sig um þessi mál loftslagsmálin um daginn í utandagskrárumræðu sem illugi gunnarsson háttvirtur þingmaður átti frumkvæðið að ég verð að segja það virðulegur forseti að ég var svolítið hissa á þeirri orðræðu sem þar átti sér stað þar sagði hæstvirtur

hún sagði líka eitthvað á þessa leið að það ætti að hverfa frá undanþáguákvæðinu íslenska

undanþágur eru ekki hluti af rödd framtíðarinnar það er því einlægt markmið okkar að losna undan slíku ég bið þingmenn stjórnarandstöðunnar að verða okkur samferða inn í nýja tíma og segja skilið við úrelta hugsun og gamaldags nálgun í loftslagsmálum þetta hefur nú

til átta sinnum betra fyrir lofthjúpinn heldur en að framleiða sama ál með kolum og olíu sem er gert mjög víða þannig að andstaðan er hún er ekki vegna loftslagsmálanna þá eru menn alveg rosalega hlynntir þessu andstaðan er vegnaallt annarra hluta hún er vegna lóna og virkjana þannig að hún hefur verið á röngum forsendum að mínu mati andstaðan íslenska ákvæðið er um umhverfisvænt í eðli sínu það sjá allir sem skoða þetta meira að segja hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon viðurkenndi þetta einu sinni hér í pontu sem mér þótti nú frekar vænt um en alla vega segir hæstvirtur umhverfisráðherra þetta núna að þetta íslenska ákvæði eigi bara að gufa upp og það sé ómögulegt og svo framvegis á sama tíma þá berast nú fréttir af því að samninganefndin íslenska hún mundi alveg sleppa hendinni af þessu íslenska ákvæði heldur er með það líka á

því alveg burt alls ekki og ég held að það sé snjöll taktík hjá samninganefndinni að hún ets að vill hafa þetta í bakhöndinni líka þetta íslenska ákvæði af því við vitum ekki hvernig kaupmannahafnarfundurinn fer við erum að stefna inn í

með okkar losun svokallað eða kerfi og það skilst mér að kvótinn eða heimildirnar eiga að vera ókeypis í byrjun

til iðnaðarverkefna sem sagt til nýrra verkefna ég held að sé hægt að færa rök fyrir því og væri kannski gaman að heyra í hæstvirtur umhverfisráðherra sem

hvorki þessi fimm prósent sem komu til úthlutunar geti ekki einmitt verið tækifæri fyrir okkur íslendinga varðandi stóriðju alla vega hef ég skilið það þannig á sama tíma og hæstvirtur umhverfisráðherra svona

gegn íslenska ákvæðinu þá er það ekki alveg dottið út af borðinu

ég held að væri mjög æskilegt

kom að í umræðunni um loftslagsmál á sínum tíma utandagskrárumræðunni sem var ekkert fyrir svo löngu síðan að það ætti að samninganefndir ættu að koma og kynna þessi mál fyrir þingnefndum ég held að sé full þörf á því af því eins og ég hef skilið þetta eftir að hafa reynt að afla mér upplýsinga svona héðan og þaðan þá eru málin ekki eins hvorki eins og ég hef haldið né eins og hæstvirtur umhverfisráðherra beint hefur verið að halda fram þetta er staðan er ekki svona einföld eins og orðræðan hefur verið á borðinu er íslenska ákvæðið enn ég skil það þannig í samninganefndinni sem mér finnst sniðug taktík að hafa þetta tilbúið ef niðurstaðan í kaupmannahöfn verður óljós eða engin og hvernig sem það nú verkast þannig að mér finnst að við eigum að hafa einhverja heiðarlega umræðu hérna vera ekki að tala þá niður mál sem eru enn á borðinu ég held að við sem eða sú er hér stendur ég ætla að gefa þessu kvótakerfi evrópusambandsins alveg sent við erum búin að ákveða að fara inn í það og ég held að það sé alveg hægt að færa rök fyrir því að hugsanlega getur íslenska ákvæðið ef það fellur frá það getur verið að við getum alveg eins haft varið hagsmuni okkar fyrirtækja og sótt fram